Pentru că în momentul de față așteptăm o decizie referitoare la derogarea cerută de către Uniunea Europeană la Organizația Mondială a Comerțului chiar pe tema abordată. În ceea ce mă privește, consider că este important, în acest context, să adresăm celorlalți parteneri comerciali ai Uniunii un mesaj clar Uniunea trebuie să rămână în continuare hotărâtă să suplimenteze ajutorul umanitar de urgență generos acordat într o primă etapă Pakistanului cu măsuri comerciale, care vizează relansarea durabilă a economiei pakistaneze. Consultările diplomatice la Organizația Mondială a Comerțului cer, desigur, timp, pentru că preocupările partenerilor comerciali ai Uniunii trebuie luate în seamă. Rezultatul acestor consultări este în momentul actual incert, însă, după cum ne o reamintește actualitatea recentă, ceea ce este clar este faptul că avem nevoie de un Pakistan stabil și prosper, care să nu alunece pe panta extremismului și care să poată fi un interlocutor în lupta împotriva terorismului. Ca raportor de opinie în AFET, aș vrea să le mulțumesc colegilor din INTA pentru preluarea principalelor elemente pe care le am dezvoltat în aviz. Voi insista aici asupra a două asemenea elemente. Primul, care este poate cel mai important pentru Comisia AFET, l a amintit și doamna comisar, este necesitatea de a nu decupla condiționalitatea legată de respectarea drepturilor omului, inclusiv a standardelor de bază ale dreptului muncii, de acordarea preferințelor comerciale. Aici cred că avem o diferență de opinie. După cum drepturile omului sunt un element esențial al acordului ce leagă Uniunea de Pakistan, preferințele comerciale autonome propuse trebuie să depindă de respectarea drepturilor omului în această țară. Pe de altă parte, o evaluare completă a impactului măsurilor propuse nu a fost efectuată în prealabil de către Comisie. Cred că ar fi fost important, în particular, efectul asupra populației Pakistanului și efectul asupra resurselor bugetare ale acestei țări.